Dlatego uważam, że jest to nowe narzędzie, które może być w perspektywie kilkudziesięciu lat tylko wzmacniane. Przechodzimy obecnie bardzo ważny test, na ile uda połączyć się współpracę często kilku krajów w tych samych projektach, jak łatwo łączyć dzisiaj kraje, kiedy jest konieczność wymuszonej współpracy. Jednym z takich projektów flagowych, wpisanych dzięki mojej poprawce i posła Zasady, jest odcinek drogi S 3 od Nowej Soli do Hradec Kralove i mam nadzieję, że w przyszłości ten odcinek połączy dobrą komunikację między Polską a Czechami, a docelowo Polską przez Austrię aż do Chorwacji w Rijece.